Cher collègue, la politique que je soutiens est la politique de la France.

Regardez comment le général de Gaulle est le premier à rendre visite à la Russie de Staline! Regardez comment tous nos chefs d'État ont eu des relations privilégiées avec la Russie! Regardez même ce que fait le président Macron, malgré quelquefois un difficile positionnement!